Głosowałem za odrzuceniem tego sprawozdania. Strategia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w najbliższych 40 leciu jest bowiem wysoce niekorzystna. Rząd Polski zawetował projekt Komisji, argumentując, że dalsze uzgodnienia powinny być podejmowane po zakończeniu globalnych negocjacji klimatycznych, co nastąpi najwcześniej za trzy lata. Nie da się określić w chwili obecnej również stanu europejskiej gospodarki w następnej dekadzie. Ustanowienie regulacji, których celem jest całkowita eliminacja węgla i gazu z energetyki w poważnym stopniu zaszkodzi gospodarce mojego kraju bazującej na tych surowcach. Uwzględniając równocześnie kondycję ekonomiczną polskiego społeczeństwa, drastyczne podniesienie kosztów eksploatacyjnych związane z wprowadzeniem w życie tej regulacji, spowoduje znaczne obniżenie stopy życiowej przeciętnego Polaka. Zgadzam się z propozycją przekazania Komisji uprawnień do wyznaczania prawnie wiążących celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak i z postulowaną przez nią likwidacją możliwości sprzedaży nadwyżek CO